Wir stimmen morgen über die Neuregelung der Einlagensicherungssysteme in erster Lesung ab.

Eine Einigung zwischen Rat und Parlament war nicht möglich.

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag unterbreitet, der aus Sicht des Parlaments zunächst etwas zu wenig Flexibilität zeigte, was die Ausgestaltung von Sicherungssystemen anbelangt.

damit in Europa künftig die Grundsätze beherzigt werden, die die Politik in allen Mitgliedstaaten ihren Menschen versprochen hat, und damit es in künftigen Fällen von Bankenkrisen, von Bankenpleiten, nicht der Steuerzahler ist, der hierfür eintreten soll, sondern dass die Banken in guten Zeiten, oder zumindest in nicht ganz schlechten, in einem Fonds die notwendigen Mittel ansparen, die erforderlich sind, um im Krisenfall, im Falle des Kollapses einer Bank, die Einleger, den Girokontoinhaber, den Sparbuchinhaber auszuzahlen.

Ich denke, wir sind hier mit dem Zeitraum von einer Woche, den wir vorschlagen, innerhalb eines Spielraumes, wo die Menschen noch herumkommen, wo die Menschen noch ohne zusätzliches Geld ihre Alltagssituationen bewältigen können. Längere Zeiträume ohne irgendwelche finanziellen Zuflüsse hielten wir hier nicht für zumutbar. Wir sind weiterhin der Meinung, dass wir sicherstellen müssen, dass bei der Einzahlung in einen Sicherungsfonds der Banken dem unterschiedlichen Risikoprofil der Banken in Europa Rechnung getragen werden soll. Risikoreichere Banken sollen mehr einbezahlen als Banken, die aufgrund ihrer Geschäftsmodelle mit weniger Risiken behaftet sind. All diese Grundsätze haben wir hier im Parlament in einer breiten Koalition der Parteien, von der Linkspartei über die Sozialisten, die Grünen, die Liberalen, die Konservativen, gemeinsam zu einem Gesamtentwurf geformt, der eine breite Mehrheit im Wirtschafts und Währungsausschuss fand. Umso unverständlicher war es für uns, in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zu sehen, dass diese nicht bereit sind, entsprechende Mittel für einen Sicherungsfonds zur Verfügung zu stellen, die die Banken aufbringen sollten, um hier ausreichende Stabilität zu schaffen, dass es nicht möglich war, zu einer schnellen Auszahlung für den Einleger zu kommen, dass hier keine verbraucherfreundliche Lösung auch nicht in acht Monaten Verhandlungen zu erzielen war.

Aber wir denken, jetzt morgen der europäischen Öffentlichkeit zeigen zu müssen, was wir für angemessen halten, wenn es um Einlegerschutz in Europa geht.